Monsieur le Président, nous ne pouvons pas accepter une nouvelle demande de report du vote sur ce rapport. Sur le fond, il est faux de dire qu'il n'y a pas de consensus, puisque ce rapport est le résultat de nombreux compromis qui ont été débattus et discutés pendant des mois. Sur la forme, je rappellerai qu'il a été voté en commission des affaires juridiques au début du mois de juin qu'il y a encore eu des discussions à l'occasion des trois reports qui ont été accordés. Cette fois, il n'y a aucune raison de reporter le vote de ce rapport, sauf pour permettre à certains partis, à certains groupes politiques, de trouver un consensus, mais ce n'est pas l'intérêt général. L'intérêt général est justement que l'on se prononce sur ce rapport d'initiative, qui ne sera jamais en contradiction avec les dispositions législatives à venir, puisqu'il invite seulement à appliquer des textes de loi qui sont existants, et à ne pas les renier.